Ja, hvala za besedo in lep pozdrav! Kot napovedano, bom, predsedniku Miru še enkrat, hvala za besedo in lep pozdrav. Kot napovedano bom, ministru za zunanje zadeve, Miru Cerarju, postavil vprašanje glede, požarov v amazonskem pragozdu in reakcije Slovenije. Želim pa, da mi odgovori na naslednji seji ustno, Zdaj, o čem gre. Kot veste, je cel svet, celo poletje dva tisoč devetnajst zaskrbljeno spremljal požar v amazonskem pragozdu. Ti so se povečali kar, v obdobju med januarjem in avgustom, tega leta, kar na štiriinsedemdeset tisoč požarov, kar je triindevetdesetodstotno povečanje glede na lani, ko so jih v istem obdobju beležil štirideset tisoč, in, to je seveda neka stvar, ki mora skrbeti vse nas. Namreč amazonski pragozd ni, last Brazilije, kot si predstavlja, tamkajšnji, voditelj, Bolsonaro, ampak, so pljuča sveta. Amazonski pragozd namreč proizvede dvajset odstotkov vsega svetovnega kisika. Zadržuje kar devetdeset do sto štirideset milijonov ton, COdva-ja, in je dom kar eni od desetih svetovnih živalskih ali rastlinskih vrst. Skratka, škoda, ki tam nastaja zaradi požarov, ki jih sprožajo po večini kmetje, da pridobivajo zemljišča za govedorejo in, gojenje soje, je nepopravljiva. Na to so se številne države po svetu, že odzvale in tudi v Evropi. Finska, ki, prevzema predsedovanje, Svetu EU, je pozvala države članice naj prepovejo, uvoz, govejega mesa in soje iz Brazilije. Avstrija pa je nedavno, napovedala, da bo glasovala proti sporazumu med EU-jem in Mercosurjem, se pravi južno-, ameriškimi državami, ravno zaradi problema uničevanja Amazonije. To je nekaj, kar lahko naredi tudi Slovenija, se pravi sprejme tako finsko kot avstrijsko pobudo. In to je način, kako, režimu, Bolsonara, skrajnodesničarskega voditelja Brazilije, pokažemo, da se z njegovo politiko ne strinjamo in da je za Evropo nesprejemljiva. Brazilija je namreč od, teh, panog odvisna. Kar dvajset odstotkov njenega BDP-ja namreč predstavlja izvoz, govejega mesa, ki pokriva kar, eno četrtino, svetovnega trga. In to je način, kako se lahko, požiganju amazonskega pragozda, na katerega se trenutno brazilsko vodstvo gladko požvižga, odzovemo. Zato, sprašujem, zunanjega ministra, ali bo Slovenija sprejela pobudi Finske in Avstrije, da se jasno postavimo, proti. Hvala.